De plus, il est tellement corseté, tellement limité, qu'en définitive, il coûtera grosso modo trois à quatre cents de plus. Comment imagine t on qu'avec trois ou quatre cents de plus de majoration, on aura un réel effet sur le transfert de modes?

Voilà ce qu'est devenu ce fameux principe d'internalisation des coûts externes, après la moulinette du Conseil désolée Madame après tant de résistance, et malgré les efforts importants du rapporteur.